forseti ég flyt hér tillögu til þingsályktunar í þriðja skipti um ráðgjafarstofu fyrirtækja eða í greiðsluerfiðleikum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson björgvin g sigurðsson gunnar bragi sveinsson jónína rós guðmundsdóttir magnús orri schram margrét tryggvadóttir sigmundur ernir rúnarsson sigríður ingibjörg ingadóttir siv friðleifsdóttir og tryggvi þór herbertsson tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að setja á stofn ráðgjafarstofu fyrirtækja markmið ráðgjafarstofunnar verði að aðstoða fyrirtæki sem eiga í greiðsluörðugleikum við endurskipulagningu rekstrar eða við að hætta rekstri eins og ég nefndi hér í upphafi máls míns hefur þessi tillaga verið lögð launa tvívegis áður fram á alþingi á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi og hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi á hundrað þrítugasta og sjöunda þingi var hún rædd í efnahags og skattanefnd en varð ekki útrædd nefndinni bárust tólf umsagnir um málið sem voru flestar mjög jákvæðar og studdu langflestir umsagnaraðilar að tillagan næði fram að ganga ég mun víkja nánar að afstöðu þessara umsagnaraðila í máli mínu við þurfum ekkert að ræða kannski mikið hérna um ástandið í íslensku atvinnulífi og efnahagsumhverfi gjaldþrot bankanna hefur orsakað geysilega mikla erfiðleika hjá íslenska ríkinu og í atvinnulífinu og í skýrslu alþjóðagjaldeyrissjóðsins við fyrstu endurskoðun kom fram að þeir telur að það þyrfti að endurskipuleggja skuldir allt að því sextíu prósent fyrirtækja hér á landi þannig að við sjáum hversu gífurlegur vandi það er sem við erum að fást við það hefur komið fram líka á fundum okkar í viðskiptanefnd að lang flest þessara fyrirtækja eru lítil eða meðalstór fyrirtæki þó hæstu upphæðirnar séu hins vegar hjá stórfyrirtækjunum vandinn snýr mjög oft að mikilli skuldsetningu sem tengist forsendubresti sem hefur orðið til dæmis í erlendum lánum og náttúrlega þeim erfiðleikum sem kemur af því að eitt fyrirtæki fer á hausinn og það þýðir að annað fyrirtæki er að tapa kröfum mjög mörg fyrirtæki eiga í miklum greiðsluerfiðleikum og eiga á hættu að verða gjaldþrota eða hætta rekstri núna á næstu missirum og hafa þegar mörg hætt rekstri núna á síðasta ári tvö þúsund og níu samkvæmt upplýsingum frá creditinfo eru það tvö þúsund tvö hundruð fyrirtæki sem komust í þrot á síðasta ári þarna hafa verið tekin saman fyrirtæki sem komust í greiðsluþrot og síðan fyrirtæki sem urðu voru tekin til gjaldþrotaskipta þær upplýsingar sem ég hafði um það að þarna væri um tæplega fimmtíu prósent fjölgun á milli áranna tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu vil ég taka fram að creditinfo hafði spáð því að umtalsvert fleiri fyrirtæki mundu fara í þrot og bent á að framkvæmdastjóri creditinfo sagði að bankarnir hefðu ekki gripið til neinna aðgerða teldi hún að þessi spá hefði gengið eftir en eins og er virðast þessar aðgerðir fyrst og fremst hafa verið að fresta því að taka á þessu og þannig að það má gera ráð fyrir því að það verði mikill fjöldi fyrirtækja sem lendi í því að verða greiðsluþrota eða gjaldþrota formlega á þessu ári það er mín skoðun bara með hliðsjón af þessu að það er geysilega mikilvægt að það verði sett upp stuðningskerfi sem allra fyrst fyrir þessi fyrirtæki þetta stuðningskerfi raunar á að hafa eða ráðgjafarstofa fyrir fyrirtæki mundi gegna svipuðu hlutverki og ráðgjafarstofa fyrir heimili og mundi aðstoða eigendur og stjórnendur fyrirtækja við að yfirfara reksturinn semja við lánardrottna og ráðleggja um hvort halda ætti rekstri áfram eður ei þetta er ekki ný hugmynd og á við hvort sem stormar geysa í efnahagslífinu eða þegar vel gengur þó þetta sé kannski meira áríðandi að manni finnst núna þegar svona mörg fyrirtæki eiga í erfiðleikum þessi hugmynd kom fram til dæmis á vegum evrópusambandsins árið tvö þúsund og tvö í verkefni sem hét restructuring bankruptcy and a fresh start sem sagt endurskipulagning gjaldþrot og nýtt upphaf árið tvö þúsund og tvö grunnhugsunin á bak við þetta er að samfélag telji það þess virði að einstaklingar hefji rekstur fyrirtækja það þarf að vera til stuðningskerfi til að takast á við rekstrarörðugleika og gjaldþrot fyrirtækja eftir því sem við stofnum fleiri fyrirtæki því fleiri fyrirtæki lenda í greiðsluörðugleikum eða verða gjaldþrota það er sem sagt samasemmerki á milli þess að við styðjum við nýsköpun við hvetjum einstaklinga til þess að ara á stað og stofna fyrirtæki að ákveðinn hluti þeirra á eftir að lenda í rekstrarörðugleikum og hætta rekstri hvort sem það er þannig að sjálfviljugt eða vegna þess að fyrirtækið verður hreinlega gjaldþrota dæmi um stuðning landa í öðrum löndum er til dæmis schuldenhelpline sem er hjálparsími og vefsíða fyrir einstaklinga og lítil fyrirtæki í þýskalandi entreprise prévention í frakklandi og startvækst vefsíðan í danmörku þannig er mest áhersla lögð á að aðstoða einstaklinga og lítil fyrirtæki þar sem meiri líkur eru á að stærri fyrirtæki geti nálgast nauðsynlega aðstoð og þekkingu til að vinna sig út úr rekstrarörðugleikum eða hætta rekstri það er mikilvægt að ráðgjafarstofa starfi náið með öðru stuðningskerfi við atvinnulífið og með dómskerfinu tilvalið væri að ráðgjafarstofan starfaði með nýsköpunarmiðstöð íslands sem þegar styður markvisst við frumkvöðla lítil og meðalstór fyrirtæki stofan gæti þannig leitt samvinnu endurskoðenda fjármálastofnana lögfræðinga skiptastjóra og jafnvel dómstóla ábyrgðasjóðs launa og ríkisskattstjóra til að hjálpa rekstraraðilum að komast út úr erfiðleikunum eða taka ákvörðun um rekstrarstöðvun stjórnendum yrði kennt hver viðvörunarmerkin væru utanaðkomandi ráðgjöf gæti komið að eins fljótt og hægt er og skýrar upplýsingar yrðu aðgengilegar um leiðir út úr erfiðleikum svo sem um endurskipulagningu rekstrar greiðslustöðvun nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti ég tel að það sé mjög nauðsynlegt skipti mjög miklu máli að við bjóðum þetta þjónustu ekki bara á höfuðborgarsvæðinu og heldur líka á landsbyggðinni þannig að maður horfir til einmitt stuðningsnets nýsköpunarmiðstöðvar um land allt sem gæti hentað vel hins vegar kom fram í umsögn byggðastofnunar sem var einmitt beðin um að veita umsögn um þetta mál með leyfi forseta byggðastofnun telur að ráðgjöf af því tagi sem stofunni er ætlað að veita sé nauðsynleg við núverandi aðstæður byggðastofnun hefur mikla reynslu af stuðningi við atvinnufyrirtæki og hjá stofnuninni er sérstakt fyrirtækjasvið þar sem mikil reynsla er við fjárhagslega endurskipulagningu hjá fyrirtækjum í rekstrarvanda stofnunin vill einnig benda á að um allt land eru starfandi atvinnuþróunarfélög sem einnig hafa mikla reynslu á þessu sviði þannig að við sjáum að það er stuðningsnet þarna til staðar en hlutverk stofunnar væri raunar að taka saman þessa þekkingu og koma henni betur á framfæri við þá sem þurfa á henni að halda ég vil líka benda á ábendingu ríkisskattstjóra sem skilaði inn umsögn um málið með leyfi forseta segir í umsögninni ríkisskattstjóri bendir á að ef vel tekst til eru vissar líkur á því að minna yrði um að skattgreiðslur fyrirtækja töpuðust vegna þrotameðferðar þannig gæti meðferð af því tagi sem flutningsmenn þingsályktunarinnar leggja til dregið úr ýmissi óreglu sem einkenna fyrirtæki sem komin eru í greiðsluerfiðleika það er mín reynsla að með fyrirtæki sem lenda í örðugleikum hefði raunar hjálpað mjög mikið til til þess að koma eigendunum og stjórnendum fyrirtækisins út úr rekstrinum ef fyrirtæki hefði jafnvel hætt rekstri kannski sex mánuðum eða tólf mánuðum fyrir þann kom við gætum ara séð stærsta dæmið kannski íslandssögunnar er það að hversu miklu minni vandi ísland hefði verið eða við hefðum kannski náð að stoppa landsbankann einu til tveimur árum áður en hann fór síðan í sína miklu útrás með icesave fáir hafa meiri innsýn inn í fjárhagsstöðu fyrirtækja hér á landi en einmitt creditinfo það er hlutverk þeirra að halda saman um ýmsar upplýsingar og eru með vanskilaskrána líka í umsögn þess um tillöguna lýsir fyrirtækið yfir stuðningi sínum við hana og telur fulla þörf á að koma henni til framkvæmda þar segir meðal annars með leyfi forseta mikilvægt er að koma fyrirtækjum sem líkleg eru til að lenda í greiðsluþroti fljótt til hjálpar vandi slíkra fyrirtækja getur vaxið hratt á tiltölulega skömmum tíma og rekstri sem hefði mátt bjarga verður ekki bjargað ef of seint er gripið í taumana þá er áréttað í umsögninni mikilvægi þess að fyrirtæki séu upplýst um hvenær þau geti leitað til ráðgjafarstofunnar og hvaða hjálp þau geti fengið þar og býðst fyrirtækið jafnframt til að veita aðstoð sína við að auðvelda slíkt án sérstaks endurgjalds þannig að við sjáum hvað fyrirtækið telur mikilvægt að þetta stuðningskerfi eða þessi stofnun verði sett á stað það fjallar líka um mikilvægi mikilvægi þess að hafa gagnsæi í samskiptum kröfuhafa og skuldara og hugsanlegt hlutverk ráðgjafarstofu sem milliliðar í því samhengi til þess að allt sé uppi á borðum og kröfuhafar þurfi ekki að óttast undanskot eigna umbjóðenda ráðgjafarstofu eða að kröfuhöfum verði mismunað með einhverjum hætti þá kemur einnig ábending frá þeim um rýmkun á heimildum varðandi afskriftir krafna meðal annars vegna endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna sölu á vöru og þjónustu skattyfirvöld hafa gert kröfu um árangurslaust fjárnám eða gjaldþrot áður en afskrift kröfu er heimiluð en creditinfo leggur til að slíkt verði heimilað á grundvelli yfirlýsingar ráðgjafarstofunnar svo framarlega sem virðisaukaskattur sé greiddur af kröfunni ef hún fæst greidd síðar þannig að við sjáum bara raunar á þessum ábendingum að umsagnaraðilarnir virkilega lögðust yfir tillöguna og voru að koma með hjálpsamar ábendingar um það hvernig við gætum unnið þetta síðan áfram innan þingsins ég held að við öll gerum okkur grein fyrir því eða hversu miklar samfélagslegar afleiðingar það hefur af gjaldþroti fyrirtækja við höfum sett fyrir löngu síðan á stofn ráðgjafarstofu fyrir heimilin vegna þess að gjaldþrot er eitt af því erfiðasta sem einstaklingar hafa farið í gegnum og það eru einstaklingar og bak við hvert einasta fyrirtæki án þetta séu sjálfstæðar kennitölur er þetta náttúrlega fólk sem er á bak við fyrirtækin ég held að við öll sem þekkjum einhverja sem hefur staðið í því að byggja upp fyrirtæki fyrirtæki sem er eins og nánast eins og kannski annað eða þriðja barnið þegar hlutirnir ganga erfiðlega erum við kannski að horfa fram á það eins og er mjög algengt með minni fyrirtæki að eigendur eru í ábyrgðum fyrir fyrirtæki hann að þeir ætla verið að horfa fram á það að missa allt sitt starfsmenn missaatvinnuna og lánardrottnar eru að tapa fjármunum þannig að skaðinn fyrir samfélagið í heildina er mjög mikill álag á starfsmenn og eigendur meðan það er verið að reyna að vinna fyrirtækið úr þessu erfiðleikarnir eru miklir geta verið alveg geysilega miklir það eru dæmi um það að álagið hafi jafnvel leitt til varanlegs heilsuskaða og það skiptir miklu að ríkið grípi strax til aðgerða til þess að reyna að lágmarka skaðann bæði fyrir einstaklinga og samfélagið enda að mínu mati ætti stuðningskerfi fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum að vera jafn mikilvægur þáttur í að byggja og viðhalda stöðugu atvinnulífi og sá stuðningur sem við viljum veita fyrirtækjum í upphafi rekstrar það er ástæðan fyrir því að ég flyt þessa tillögu í þriðja skipti og vona svo sannarlega að hún muni ná fram að ganga á þessu þingi en ef svo ekki ætla ég mér ekki að gefast upp og ég veit það að meðflutningsmenn mínir munu styðja mig